În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul în această dezbatere. Le mulțumesc pentru cuvintele pe care le au spus.

Nu în ultimul rând, sigur că sunt pentru o abordare constructivă însă, atâta timp cât nu există dialog, atâta timp cât nu există un partener de discuție cred, domnule Comisar, că trebuie să luați în considerare cu toată seriozitatea faptul că Uniunea Europeană ar trebui să demareze o anchetă privind retragerea temporară a drepturilor legate de sistemul generalizat de preferințe.